og grundvallaratriði í úrvinnslu þessarar fínu rannsóknarskýrslu já ég leiddi ýmsar breytingar í umhverfisráðuneytinu eins og vald mitt bauð mér skipulagsbreytingar vinnubragðabreytingar ef það má segja það hér innleiddi teymisvinnu á mörgum sviðum margt af því sem þá var innleitt hafði reyndar verið í undirbúningi skiljanlega en ég innleiddi margar breytingar líka í samskiptum við stofnanir og annað slíkt í samskiptum við frjáls félagasamtök allt innan þeirra laga sem stjórnarráðið eða stakkurinn stjórnarráð íslands en þegar það kom að því að innleiða breytingar á samstarfi á milli ráðuneyta var það þrautin þyngri þá var ekkert nema þvergirðingur og fyrirstaða því miður